Mialatt az Európai Unió azon munkálkodik, hogyan lehetne az úgynevezett kiégett fűtőelemeket tárolni, illetve eltemetni, addig az Egyesült Államokban és Oroszországban úgy tekintenek ezekre mint gazdaságos energiahordozókra. A negyedik generációs sóolvadékos reaktorokban üzemanyagként egyszerűen felhasználhatók a mai reaktorokban kiégett fűtőelemek.

Bármilyen atomerőműben keletkezett nagy aktivitású és hosszú felezési idejű izotóp lényegében veszélytelen kis aktivitású, rövid felezési idejű elemmé alakítható át, miközben a berendezés még erőművi áramtermelésre is képes. További óriási előnyük, hogy tóriummal is üzemelnek, melyből a világon rendelkezésre álló készlet az uránét tízszeresen felülmúlja jelenleg. A kritikus tömegű hasadóanyag töredékével üzemelnek, ezért itt lehetetlen a spontán láncreakció létrejötte. Tehát itt az újabb lehetőség, hogy a világ kutatás fejlesztési és gazdasági élvonalától leszakadjunk, hacsak nem látunk azonnal hozzá az új technológia bevezetéséhez és alkalmazásához.